Elnök Asszony, Románia számára nagy áldás a Victor Ponta vezette posztkommunista kormány bukása. Az utca népe azonban ezzel együtt annak a gyilkos korrupciónak a végét is követeli, melynek a balesetet szenvedett fiatalok és maga a román társadalom és áldozatául estek. A korrupcióval együtt a román politikai osztálynak egyszer s mindenkorra szabadulnia kellene a Ceaușescu diktatúrától megörökölt xenofób magyarellenességtől. A kormányváltásnál többre igazi rendszerváltozásra van szüksége Romániának. Az ország rövid időn belül a közel keleti vagy akár egy ukrajnai migráció felvonulási területévé válhat. A fenyegető migrációs válsággal viszont csak egy stabil demokratikus kormányzat vehetné fel eredményesen a harcot. A korrupciótól szabaduló schengeni tagországként Magyarországgal együtt Románia is hatékonyan vehetné ki a részét az Unió külső határainak védelméből.